Consideramos que es un buen instrumento para intensificar la relación entre el sector público y el sector privado, que es tan necesaria. Estamos convencidos de que en tiempos de crisis económica, cuando los jóvenes tienen mayores dificultades para encontrar trabajo y las empresas se enfrentan a una mayor presión competitiva, esta colaboración tiene un valor añadido, económico y social que la hace todavía más prioritaria. Un diálogo y una cooperación que, pensamos, deben fluir en los dos sentidos, desde la oferta y desde la demanda, y que deberían extenderse a nivel nacional y regional para identificar las mejores prácticas, las mejores políticas y los mejores instrumentos.